Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, personnellement, je ne pense pas que ce soit ne rien faire que de se lancer dans une bataille humanitaire qui, aujourd'hui, dépasse tout ce qu'on a connu auparavant. Et je pense que cette bataille humanitaire est difficile, mais qu'elle est urgente et qu'elle tue parfois presque autant que la guerre. On l'a dit, il y a un million de réfugiés à ce jour et ce chiffre augmente encore tous les jours.

Et on entend Médecins sans frontières, on voit Mme Georgieva, nous dire qu'il y a à la fois des difficultés financières et des difficultés d'accès. Qu'on ne me dise pas que cette bataille là ne vaut pas la peine d'être livrée.

Peut on se servir d'un armement pour dire ça va faire pression pour une négociation politique.

L'impuissance politique que nous ressentons aujourd'hui, je la ressens, vous la ressentez sans doute, mais elle ne trouvera pas de solution dans un surcroît d'armes. Ceux qui, dans l'opinion publique, et ils sont nombreux, veulent aider aujourd'hui les révolutionnaires syriens de la première heure, doivent faire attention avant de choisir leur camp.